Suntem profund îngrijorați, pentru că, în Maldive, asistăm la o tendință în creștere către instituirea unui regim autoritar, de represiune împotriva oponenților politici, la intimidarea mass mediei și a societății civile, care ar putea periclita progresele realizate în ultimii ani în ceea ce privește consolidarea drepturilor omului, a democrației și a statului de drept în această țară. Condamnarea fostului președinte al Republicii Maldivelor, Mohamed Nasheed, la treisprezece ani de închisoare sub acuzația de terorism, precum și a unor politicieni marcanți ai statului în urma unor procese care nu au respectat normele naționale și internaționale în materie de justiție ridică mari semne de îngrijorare cu privire la echitatea și transparența procedurii judiciare. Serviciul European de Acțiune Externă are datoria să joace un rol proactiv în relațiile bilaterale ale Uniunii cu Maldivele, inclusiv la nivel internațional, pentru a obține stabilitatea, consolidarea democrației și a statului de drept.